Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, on vit parfois dans ce Parlement des choses étonnantes. Quand on parle des droits de l'homme en Chine, on nous dit Il faut commercer avec la Chine, car cela va permettre l'émergence des droits de l'homme en Chine.

Et, d'un seul coup, le commerce ne serait plus qu'une question absolument technique, très compliquée, qui n'aurait plus aucun rapport avec la politique. Nous savons, malheureusement, qu'avec cet accord, on ne garantit pas l'origine des produits qui entreront sur le marché européen d'abord, les produits pharmaceutiques, et après, les autres produits industriels.

Au moment où l'Europe va recevoir le prix Nobel de la paix, pour son passé et surtout pour l'histoire qu'elle doit construire, notamment dans son voisinage, il serait totalement aberrant que l'Europe envoie un signal de rehaussement politique des relations avec Israël, récompensant le gouvernement Netanyahou pour toute sa politique qui est, en permanence, critiquée par toutes les instances de l'Union européenne, Mme Asthon en premier.

Il n'est pas question que l'Europe interfère avec les élections en Israël et envoie un message de soutien à M. Netanyahou!